Normalerweise müsste man dann sagen Wir sind auf einem guten Weg.

Wir bewegen uns in einer schwierigen Zeit auf einem guten Weg.

Sie ist nämlich in den Mitgliedstaaten verschieden.

Es gibt Mitgliedstaaten, die kümmern sich um eine intakte und interessante Kultur für Unternehmensgründungen und für weniger Regulierungen, und es gibt Mitgliedstaaten, die geben immer mehr Geld aus. Wo geht es den Leuten denn besser? Ich empfehle einen Blick auf die Realitäten, und dabei werden wir feststellen, es gibt mehr und weniger Fortschritte. Aber im Prinzip geht es in Europa voran.

Weil da eine Regierung gewählt worden ist, die sich offensichtlich nicht an das hält, was verabredet ist. Aber das ist kein Problem von Europa generell das ist unfair. Die meisten dieser Staaten, die in Schwierigkeiten waren Spanien, Irland, Lettland, Portugal kommen voran, und andere Staaten kommen richtig gut voran. Es geht um Unternehmenskultur, es geht um sparsame Haushaltspolitik, um Wachstumsanreize. Es geht doch nicht darum, mehr Geld auszugeben so ein Unsinn! Das kann ich nicht mehr hören, dass hier immer nur gefordert wird, wir müssten mehr Geld ausgeben. Dann geht dort der Schlendrian weiter, und es ändert sich nichts. Diejenigen, die investieren wollen, und die Unternehmen brauchen Unterstützung und Hilfe. Jawohl, wir können darüber nachdenken, ob wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel reguliert haben. Da können wir klüger werden, einverstanden. Aber dieses Klagen hilft überhaupt nicht weiter. Da hilft nur Mut, Anpacken und Vorangehen. Danke an die Kommission.